Señora Presidenta, esta semana hemos tenido una magnífica noticia, que es el descubrimiento de más de veinte mil nuevas especies en el mar. Y de esto se va a encargar la Conferencia de Nagoya, para que no solo se mantenga la existencia de estas nuevas especies, sino que se puedan descubrir todavía muchas más y no desaparezcan antes de que las conozcamos. Pero la credibilidad de la Unión Europea Comisión, Consejo y Estados miembros no se va a jugar solo en Nagoya también se va a jugar, sobre todo, un mes después, en París, en la reunión de la ICAT, donde se va a decidir el futuro de una especie altamente amenazada en el mar como es el atún rojo. Y es esa coherencia la que creo que es importante exigir, porque el discurso de la Comisión en términos de mantenimiento de la biodiversidad es bueno, es muy bueno, pero tiene que ser coherente cuando se aplica también a las políticas sectoriales, por ejemplo, en temas de política pesquera.